Pane předsedající, případ opoziční senátorky Leily De Lima je alarmujícím příkladem potlačování práv občanů Filipín. Podle Evropské lidové strany je naprosto nepřípustné, aby bojovnice za lidská práva, která upozorňovala na negativní důsledky protidrogové kampaně prezidenta Duterteho, byla sama zatčena za obchodování s drogami. To považuji za absolutně nepřípustné. K tomuto zatčení totiž došlo na základě vymyšlených obvinění a svědčí to o zhoršující politické a společenské situaci na Filipínách. Právo na život je navíc ve stále větším ohrožení vzhledem k nedávno schválenému zákonu, který umožňuje trest smrti za závažné zločiny v souvislosti s drogami.